færir við tímamót hjá háttvirtum þingmanni valgerði sverrisdóttur þakkir fyrir störf hennar á alþingi bæði sem alþingismaður í tuttugu og tvö ár og sem ráðherra í tæp átta ár auk þess var hún um árabil einn af varaforsetum þingsins og lét sér annt um störf þess og þessarar stofnunar valgerður er í hópi þeirra kvenna sem fyrstar hafa skipað sér í forustusveit íslenskra stjórnmála sem alþingismaður

hún getur því kvatt þennan vettvang með reisn fyrir hönd okkar alþingismanna og fyrir hönd alþingis færi ég valgerði þakkir fyrir samstarfið og samvinnuna og óska henni og fjölskyldu hennar alls góðs á komandi